Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, en tant qu'élue du Sud Est de la France, je ne peux que m'inquiéter face à la régression spectaculaire de la posidonie sous l'effet de plusieurs facteurs conjugués dragage, chalutage et urbanisation du littoral, entre autres. Cette plante offre pourtant des services sans équivalent à l'échelle de la planète, transformant le CO2 en oxygène ou renforçant la productivité des ressources marines. Aussi, il convient de remettre sérieusement en question notre relation à l'environnement, quand on sait que cette espèce datant de millions d'années, qui a résisté aux pires cataclysmes, est aujourd'hui menacée. Si la sensibilisation est utile, il faut se poser les bonnes questions au lieu de multiplier les investissements, études et programmes européens divers. Rappelons quand même que l'Union européenne bénéficie d'une compétence exclusive en matière de pêche et de préservation des ressources. Aussi, la Commission ne peut pas dire qu'elle manque de prérogatives pour préserver les écosystèmes marins.